Stuitend vind ik het dat veel fouten voorkomen bij de aanbesteding van projecten. De Commissie ziet scherp toe op aanbestedingsprocedures in de lidstaten, en ik krijg dan ook regelmatig noodkreten van onze vertegenwoordigers bij gemeenten en bij provincies over ingewikkelde en onduidelijke procedures. De angst om het in de ogen van de Commissie fout te doen is groot. Maar wie is de Commissie om onze lokale overheden te controleren als zijzelf keer op keer fouten maakt bij aanbestedingen van haar eigen projecten?

Zouden in de toekomst gegevens over effectiviteit van beleid kunnen worden toegevoegd?

Ik lees in het verslag dat er bij begrotingssteun onvoldoende wordt gecontroleerd of aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Met andere woorden de Commissie geeft een zak met geld aan landen, zonder voldoende controle uit te oefenen. Maar welke voorwaarden stelt de Commissie eigenlijk? En in hoeverre meet zij of begrotingssteun ook daadwerkelijk de ontwikkeling van landen helpt?

Meer in het algemeen als ik lees hoe slordig de Commissie omgaat met de besteding van de haar toegekende gelden, vraag ik mij werkelijk af of wij ontwikkelingsuitgaven niet beter aan de lidstaten zelf kunnen overlaten.